Selbstverständlich unterstützt die Ratspräsidentschaft die durch Sie angesprochenen Themen. Aber Solidarität da ist auch immer die Frage, wie sie beurteilt wird, ob jene Staaten in mehr Verantwortung genommen werden, die ohnehin jetzt schon eine Bürde von Problemen tragen. Die österreichische Ratspräsidentschaft hat das Motto gewählt Ein Europa, das schützt, und damit trifft die österreichische Ratspräsidentschaft auch genau den Nerv der europäischen Herausforderung unserer Zeit, nämlich die Migrationsfrage zu lösen.